Wenn etwas über die nationalen Grenzen hinaus Auswirkungen hat, dann ist das eine europäische Dimension, für die wir auch eine europäische Kompetenz brauchen.

Wenn der Stresstest zeigt, eine Anlage ist nicht sicher, dann muss sie stillgelegt oder wenn das geht nachgerüstet werden.